Nous allons, au delà de cette réunion d'aujourd'hui, poursuivre le débat et je suis sûr que vous aurez l'occasion d'évoquer à nouveau cette question et cette interpellation devant le président de la Commission.

La Commission, Madame Gebhardt, a comme première mission d'être gardienne et d'appliquer le traité dans toutes ses dimensions, encore qu'il y a l'article 14 et d'autres articles qui peuvent être mis en débat. Ce qui m'importe vis à vis des gens qui sont inquiets, qui sont fragiles, qui voient les conséquences de la crise, c'est que les services de base auxquels ils ont droit soient préservés.

Au moment où je vous parle, s'agissant de l'inquiétude ou de la préoccupation des gens, concrètement, notamment pour les services sociaux, les services de santé, il nous semble que les directives ou les textes transversaux que j'ai évoqués, ainsi que les textes verticaux sectoriels, qui sont aussi en jeu et que nous devons mettre en œuvre, ou améliorer quand il le faut, et en tout cas produire correctement, que tous ces textes assurent l'ensemble des protections dont les citoyens ont besoin sur le plan concret et pratique. Nous allons donc poursuivre le débat pour voir si nous devons aller plus loin, mais ce qui m'importe, c'est que ces services soient garantis, que les gens soient protégés, notamment les personnes les plus isolées ou les plus fragiles.